háttvirtur þingmaður margrét tryggvadóttir ég tel ekki við hæfi að þingmenn séu að ræða þessa skýrslu eins óundirbúið og við blasir það hefur ekki gefist nægur tími til að

skýrsla tekur til þetta er sennilega eitt mikilvægasta mál lýðveldissögunnar á íslandi og að ætla sér að ganga svona yfir það og ganga frá því með þessum hætti eins og þetta þing ætlar að gera í dag og á morgun er einfaldlega ekki nægilegt og ég óska þess að vinnubrögðin við þetta mál verði vandaðri